Mesajele din ce în ce mai încurajatoare pe care Uniunea Europeană le transmite în ultimul timp Chișinăului sunt recepționate acolo cu mare entuziasm și aceasta pentru că majoritatea cetățenilor acestei țări își pun mari speranțe în integrarea lor europeană.

Uniunea Europeană a demonstrat, nu o dată, capacitatea de a și scoate asociații săi din situații economice dificile și că dispune de mecanismele necesare în acest sens. Există motive care trezesc totuși o anumită îngrijorare legată de pericolul scăderii entuziasmului moldovenilor. Mai întâi de toate pentru că modelul de acord propus Moldovei nu oferă aceleași garanții de integrare ca și cel de asociere și stabilizare oferit statelor din Balcanii de Vest. Pe de altă parte, negocierile acordului vor necesita mai mult timp, fapt declarat din start. În opinia mea, este necesar ca Uniunea Europeană să propună rapid și o variantă de alternativă, cum ar fi un plan de ajutor economic masiv, poate chiar un mini plan Marshall pentru Moldova.